Pluralizm polityczny jest fundamentem demokracji i nowoczesnego społeczeństwa oraz źródłem legitymacji politycznej. Wolność i przejrzystość rosyjskich wyborów natomiast od lat wzbudza poważne wątpliwości. Od roku 2003 rosyjska opozycja demokratyczna nie zdołała wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentu. Niedawna odmowa zarejestrowania opozycyjnej Partii Wolności Narodowej, dziewiąta już taka decyzja w ostatnim czasie, skłania do postawienia zasadniczego pytania o stan rosyjskiej demokracji. Popierając rezolucję, wzywam rosyjskie władze do zagwarantowania wolnych i uczciwych wyborów w oparciu o standardy określone przez Radę Europy i OBWE.

Apeluję także o zaprzestanie działań nakierowanych na upolitycznienie wyroków sądowych. Już sam projekt ustawy umożliwiającej sądom ignorowanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest jawnym pogwałceniem konwencji podstawowych praw. Przyszłość relacji z Brukselą zależeć będzie od umocnienia rosyjskiej demokracji i praworządności.